Herr Kollege Weber, ich würde wünschen, dass Sie zuhören. Ich habe Ihnen das nicht abgesprochen. Aber nur weil hier immer so getan wird, als ob wir gegen Ungarn wären. Und das Zweite frage ich Sie und andere Kollegen Warum wird eine solche Politik nicht in Polen betrieben? Warum wird eine solche Politik nicht in Deutschland betrieben? Weil das eben nicht zu ihren Einstellungen gehört, und das schätze ich auch daran. Verteidigen Sie doch nicht eine Haltung, die Sie im eigenen Land massiv kritisieren würden! Verteidigen Sie doch nicht eine Haltung, die die Demokratie abbaut! Verteidigen Sie doch Haltungen, die die Demokratie stärken.